Strategija treba poslužiti da EU promovirajući vrijednosti slobode, demokracije, ljudskih prava, mira i solidarnosti i dalje bude predvodnik u rješavanju kriza, suočavanju s hibridnim prijetnjama i izazovima za Uniju i njene građane, a u partnerstvu s drugim organizacijama i ključnim državama poput SAD a. Recentno smo usvojili strategiju proširenja i susjedstva, a uskoro ćemo i razvojnu, koja će zajedno s ovom strategijom predstavljati platformu našeg djelovanja u globalnom upravljanju na temelju poštivanja međunarodnoga prava. Trebamo raditi na jačanju obrambenih sposobnosti te pametnijem zajedničkom korištenju proračunskih sredstava za obranu na razini država članica. Cjeloviti pristup vanjskom djelovanju Unije mora učinkovito objediniti kompletan katalog dostupnih instrumenata vanjskih aktivnosti, a ukupna ocjena učinkovitosti EU a mjerit će se kroz uspješnost našeg djelovanja u susjedstvu, pri čemu su ključni angažmani u Ukrajini, Siriji, Iranu, sjeveru Afrike te bliskoistočnom mirovnom procesu. Prioriteti su i odnosi s Rusijom, borba protiv terorizma kombinacijom mjera unutarnje i vanjske sigurnosti te zaštita vanjskih granica, koja se mora osnažiti kontroliranjem migracije i čvrstim dogovorom s Turskom. Očekujem da će globalna strategija jasno definirati ambiciozne, ali realne ciljeve te uz osiguranje odgovarajućih proračunskih sredstava pružiti konkretne mehanizme za njihovo ostvarivanje. Time će se osnažiti i potvrditi vodstvo EU a na globalnoj razini kao asertivnog i učinkovitog subjekta.